Herr Präsident! Auch in Israel demonstrieren Tausende für soziale Gerechtigkeit und Demokratie und zeigen den Zusammenhang zwischen ihrer sozialen Not und der Siedlungspolitik und den horrenden Militärausgaben auf. Die Politik der Machthabenden in Israel richtet sich gegen die Palästinenser und auch gegen die eigene Bevölkerung. Die Herstellung des Friedens in der Region ist also im Interesse der Menschen da wie dort und im Interesse des Weltfriedens, und das dringend. Wer Palästina nicht dabei unterstützt, in die Vereinten Nationen aufgenommen zu werden, tut nicht das Nötige für die Sicherheit der Menschen in Israel und in Palästina. Alle Kräfte in Europa müssen sich für eine Zwei Staaten Lösung einsetzen, und es müssen politische Entscheidungen getroffen werden. Die Anerkennung diplomatischer Vertretungen Palästinas in allen europäischen Ländern als Botschaften würde den völkerrechtlichen Status Palästinas verbessern. Alle europäischen Länder müssen darauf bestehen, dass der völkerrechtswidrige Siedlungsbau zu beenden ist. Nur die Gleichberechtigung der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung kann für alle Menschen Frieden und soziale Gerechtigkeit bringen und marginalisierend auf radikale Kräfte einwirken.